Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte hat gezeigt, dass das Parlament in seiner großen Mehrheit einig ist und konsequent hinter der Entschließung des Zwischenberichts vom Oktober steht.

Natürlich wissen wir, dass Defizite in der Haushaltsführung des europäischen Haushalts durch die Kommission und die Mitgliedstaaten konsequent abgearbeitet werden müssen.

Wir wollen ein Ergebnis in der gebotenen Zeit, aber kein Ergebnis um jeden Preis. Die Qualität hat Vorrang vor dem Zeitpunkt.

Noch weiter gehende Überlegungen, die es offenkundig ja auch gibt, mit weiteren Kürzungen und der Reduzierung von Programmen mit einem europäischen Mehrwert sind zum Scheitern verurteilt. Es geht auch nicht an, wenn dann anschließend gesagt wird, wir reduzieren um 75 Milliarden 25, was auch immer, und ein paar Monate später kommen wir mit einer Eurofazilität.

Alles andere würde den Kern der Europäischen Union outsourcen und auf Dauer schwächen. Das kann niemand von uns ernsthaft wollen! Deswegen sage ich auch, genauso wie der Kollege Swoboda Wir wollen eine Einigung und wir erwarten, dass der Europäische Rat im Falle einer Verständigung der zyprischen Präsidentschaft ein ausreichendes Mandat gibt, um flexibel und offen mit dem Parlament zu verhandeln, um in den nächsten Wochen ein Ergebnis zu erzielen. Wenn es nicht zu angemessenen Angeboten kommt, dann ist in der Tat ein schlechtes, ein extrem schlechtes Angebot seitens des Europäischen Rates für das Parlament wesentlich schlechter als die Auffangnetze, die der Vertrag von Lissabon uns gibt. Wir fallen nicht aus dem Netz! Es ist keine Krise!